Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo testo abbiamo concluso un accordo politico per evitare un significativo aumento del livello degli accantonamenti in bilancio a causa del nuovo approccio per riduzione di valore previsto dai principi contabili IFRS 9. In particolare, abbiamo raggiunto un buon risultato in merito al cosiddetto Infatti, abbiamo evitato che l'applicazione comporti un aumento improvviso di accantonamenti per le perdite attese sui crediti e dunque una conseguente diminuzione dei coefficienti patrimoniali delle banche, soprattutto le piccole banche, e previsto di poter adottare queste misure con delle disposizioni transitorie volte a prevenire un eventuale impatto ingiustificato

Infine, il testo sul quale il Parlamento e il Consiglio hanno trovato l'accordo è appropriato per ridurre al minimo gli svantaggi per tutti quegli enti che utilizzano il metodo standardizzato rispetto alle istituzioni che utilizzano i modelli interni. Si tratta pertanto di una misura importante a sostegno soprattutto delle piccole banche, protagoniste degli investimenti nell'economia reale, e delle piccole e medie imprese del nostro continente, che avrebbero avuto maggiori difficoltà ad adottare queste misure senza queste disposizioni transitorie.